Das Umweltschutz mit Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Schaffung von Arbeitsplätzen verbindende Konzept der Öko Innovation bietet dazu eine Möglichkeit. Umweltfreundliche Innovationen sind von grundlegender Bedeutung für die Reduzierung der Treibhausgasemissionen, die effizientere Nutzung von Ressourcen wie Wasser und Rohstoffen, eine vermehrte Verwendung recycelter Materialien und die Herstellung höherwertiger Produkte mit geringeren Umweltauswirkungen, um nur einige Beispiele zu nennen. Solche Innovationen sind außerdem sehr wichtig für die Entwicklung umweltfreundlicherer Produktionsverfahren.

Die aktuellen Schwerpunktbereiche der Ausschreibung Öko Innovation 2012 lauten Recycling von Materialien, nachhaltige Bauprodukte, Nahrungsmittel und Getränkeindustrie, Wasserwirtschaft und grüne Unternehmen. Bei kommenden Ausschreibungen sollte eine Ausweitung auf alle Sektoren und Unternehmenstätigkeiten in Erwägung gezogen werden, weil Öko Innovation ein Querschnittspolitikbereich ist und alle Branchen und unternehmerischen Tätigkeiten für eine Förderung in Frage kommen sollten. Gegenwärtig fördert die Kommission Öko Innovationen über Demonstrationen und Markteinführungsprojekte, marktbasierte Finanzinstrumente und öffentlich private Partnerschaften innerhalb des Rahmenprogramms für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation, CIP.

Das Wachstum der Branche der umweltverträglichen Technologien auch green tech oder clean tech industries genannt in den letzten Jahren hat gezeigt, dass die Investition in umweltverträgliches Wachstum eine enorme Chance für die Wirtschaft bietet. Während beinahe jeder andere Wirtschaftszweig als Folge der Rezession erhebliche Einbußen erlitten hat, expandiert die umweltverträgliche Wirtschaft trotz eines gewissen Wachstumseinbruches noch immer. Die europäische Ökobranche erwirtschaftet einen Jahresumsatz von geschätzten 319 Mrd.

Dieses Potenzial ist aber bei Weitem nicht ausgenutzt. Es sind komplexe Herausforderungen, die sich unter anderem auf den Gebieten Ernährungssicherheit, Klimaschutz, Qualität der Böden, Rohstoffknappheit, Umstellung auf Systeme für erneuerbare Energieträger, auf Energieeffizienz und vieles mehr ergeben. Ein solcher Übergang erfordert einen ganzheitlichen Ansatz, der die Bereiche allgemeine und berufliche Bildung, Höherqualifikation, Forschung und Entwicklung, private und öffentliche Investitionen und Ausbau von Infrastruktur umfasst. Eine neue, nachhaltige EU Wirtschaft muss für eine ausgewogene wirtschaftliche und soziale Entwicklung sorgen, von der alle Märkte und Geschäftsmodelle profitieren. Sie kann traditionelle Wirtschaftszweige und bestehende Arbeitsplätze dank einer Anpassung an nachhaltige, ressourceneffiziente Produktions und Arbeitsmethoden neuen Schwung geben. Dazu müssen neue Instrumente geschaffen und die Verfahren so vereinfacht werden, dass sie auch von KMUs genützt werden können.

In unserem Bericht Öko Innovation Arbeitsplätze und Wachstum durch Umweltpolitik werden die Herausforderungen und die die Chancen, die der Übergang zu einer ressourceneffizienteren Wirtschaft mit geringeren CO 2 Emissionen mit sich bringt, angesprochen. Es werden Lösungen und Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt, und es wird vor allem auf die Rahmenbedingungen eingegangen, die auf europäischer aber auch auf Mitgliedstaatenebene geschaffen werden müssen, damit das Wachstumspotenzial der Öko Innovation voll ausgeschöpft werden kann.